Pracując już drugą kadencję w Komisji Prawnej Parlamentu Europejskiego mam doskonałą świadomość wagi tematu, którego dotyczy dzisiejsza debata. Tworzenie europejskiej przestrzeni prawnej, od lat będącej naszą ambicją, nie jest możliwe bez odpowiednio wyszkolonych prawników, w tym sędziów. Nie sposób przecenić roli sędziego krajowego w czuwaniu nad przestrzeganiem prawa europejskiego. Przypomnijmy, że to właśnie sędziowie krajowi mają możliwość zwrócenia się do Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości z pytaniem o wykładnię prawa unijnego w przypadku, gdy zachodzi podejrzenie jego naruszenia na poziomie krajowym. Oczywistym jest więc, że sędziowie muszą mieć doskonałą znajomość prawa unijnego. Na dzień dzisiejszy bywa z tym różnie, prawo unijne mimo formalnego pierwszeństwa nad prawem krajowym bywa słabo znane i czasem nawet uznawane za zło konieczne. W pełni popieram postulaty dotyczące szkolenia sędziów nawołujące między innymi do wzmocnienia struktur zajmujących się tym szkoleniem, czyli Akademii Prawa Europejskiego czy europejskiej sieci szkoleń sądowych. Uważam również, że takie szkolenia powinny cieszyć się większym wsparciem finansowym Unii, co należy uwzględnić przy okazji właśnie rozpoczynających się negocjacji nad perspektywą finansową na lata